Având în vedere că industria siderurgică este vitală pentru competitivitatea întregii industrii europene, este în interesul tuturor ca aceasta să mențină un nivel ridicat al activităților sale și să asigure securitatea aprovizionării prin producția internă. Dacă Uniunea Europeană dorește să atingă obiectivul pe care și l a propus în domeniul industrial, și anume acela de a crește ponderea industriei în produsul intern brut de la 16 la 20 până în anul 2020, atunci Comisia trebuie să ia urgent măsuri de sprijinire a dezvoltării industriei siderurgice europene. În acest sens, recomand punerea în aplicare a unui nou plan de acțiune privind competitivitatea durabilă a sectorului construcțiilor și, implicit, a sectorului siderurgic